2050. Mais, pour y arriver, il nous faut aussi maintenant assurer la cohérence de nos politiques. Or, il y a deux secteurs dans lesquels je ne vois pas de cohérence, deux secteurs principaux et largement contributeurs aux émissions de CO2 que sont la politique agricole et la politique commerciale. Malheureusement, rien dans les lettres de mission des futurs commissaires ne change fondamentalement la donne de ces politiques là. La Commission européenne continue à presser cette assemblée d'adopter les accords de libre échange qui s'asseyent sur les accords de Paris.